herra forseti og góðir tilheyrendur hin alþjóðlega efnahagskreppa og hrun helstu fjármálafyrirtækja landsins gera það að verkum að framundan eru verulegir fjárhagslegir erfiðleikar fyrir ríkissjóð fyrirtækin og heimili landsins á skammri stundu gufaði góðærið upp og reyndist það að nokkru leyti byggt á erlendu lánsfé og skuldasöfnun allt of margir höfðu gleymt þeim gömlu og góðu sannindum að ganga hægt um gleðinnar dyr vissulega er vandinn mikill sem við blasir en það ber að varast að mála myndina dekkri litum en efni standa til þeir eru margir á vettvangi innlendir sem erlendir sem bjóða töfralausnir eða boða svartnætti

hann gerir bara illt verra það hefur aldrei verið meiri ástæða til þess en nú að þjóðin haldi ró sinni og takist á við erfiðleikana af þolinmæði og þrautseigju leiðin út úr erfiðleikunum hefur verið mörkuð sem samningum við alþjóðagjaldeyrissjóðinn það er vissulega álitamál í efnahagsstefnunni en valin var sú leið sem talin var sársaukaminnst þeir sem taka að sér að stjórna landi og þjóð á næstu árum verða að hafa þrek til þess að fylgja markaðri stefnu og taka þær óvinsælu aðgerðir sem eru óhjákvæmilegar um niðurskurð ríkisútgjalda og hækkun skatta aðrar leiðir eru einfaldlega verri til lengri tíma litið það þarf að rifa seglin um tíma draga úr þjónustu og spara borga niður skuldir erlendis og koma á jafnvægi í viðskiptum við útlönd á tveimur árum er hægt að komast út úr mestu erfiðleikunum og þá fara lífskjörin að batna á nýjan leik það verður mikið atvinnuleysi þetta árið og það næsta það verður ekki umflúið einmitt vegna þess verður að nýta hvert tækifæri til atvinnuuppbyggingar sem gefst og láta hvorki fordóma né bábiljur ráða för framganga atvinnumála hefur úrslitaáhrif á það hversu fljótt þjóðin kemst í gegnum erfiðleikana ég vil minna á frumvarp mitt sem gerir atvinnulausum kleift að auka hæfni sína á vinnumarkaði með því að stunda nám í allt að tvö ár og halda atvinnuleysisbótum á meðan það mun gagnast best þeim eru án viðurkenndrar starfs eða framhaldsskólamenntunar þeir eru tuttugu og átta prósent af vinnumarkaðnum eða fjörutíu og fimm þúsund manns en um síðustu áramót voru um tæp sextíu prósent atvinnulausra einungis með grunnskólamenntun það hjálpar engum að halda því fram að óhjákvæmilegt sé að fella niður skuldir eða að frysta höfuðstól hjá þorra skuldara eða verðtryggingin sjálf sem vandinn það er svo sem hægt að banna verðtryggingu en óverðtryggðu vextirnir verða ekkert lægri og greiðslubyrðin mun frekar vaxa við það en hitt það ætti að afskrifa skuldir í stórum stíl en það þýðir að aðrir þurfa að

skuldir hverfa ekki það þarf alltaf einhver að borga stjórnvöld hafa í meginatriðum gripið til skástu aðgerðanna fyrir heimilin með því að laga greiðslubyrði af skuldum af greiðslugetu á hverjum tíma og gera fólki kleift að halda húsnæði sínu framundan er tímabil þar sem líklegt er að skuldir og vextir muni lækka vegna verðhjöðnunar og þegar frá líður mun kaupmáttur vaxa að nýju og verð á íbúðarhúsnæði hækka í kjölfarið rétt er að benda á að frá ársbyrjun tvö þúsund og fjögur hefur fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkað um áttatíu og þrjú prósent en neysluverðsvísitala hefur aðeins hækkað um fjörutíu og fimm prósent á sama tíma staðreyndin er sú að í mörg ár var verðtryggingin af lánunum minni en hækkunin af fasteignunum sama á við um þróun launa þetta sýnir að vandi heimilanna er ekki einhlítur og alls ekki einfaldur sem betur fer eru mörg heimili tiltölulega vel sett þrátt fyrir verðbólguna síðustu tólf mánuði evran og evrópusambandið verða til umræðu á næstu árum en menn skulu muna að ekkert fæst ókeypis í viðskiptum við evrópusambandið frekar en við aðra þegar e e s samningurinn var gerður á sínum tíma var því lýst yfir að íslendingar hefðu fengið allt fyrir ekkert eftir icesave málið vitum við betur við spurðum forsætisráðherra að því fyrir skömmu hver hefði verið ávinningur þjóðarbúsins af samningnum sérstaklega spurðist ég fyrir um ávinninginn af fjármagnsfrelsinu sem komst á með honum svarið er athyglisvert ekkert liggur fyrir um mögulegan ávinning engar tölur liggja fyrir og engin úttekt en ætli það sé ekki óumdeilt að frelsi fjármagnsins var of með og þjóðinni fjárhagslega skaðlegt herra forseti góðir tilheyrendur það er ekkert mikilvægara næstu tvö árin en að þjóðin haldi ró sinni og staðfestu og að stjórnvöld hafi þrek til þess að vinna það verk sem þarf þá komumst við út úr mestu erfiðleikunum fyrr en ella ef komandi ríkisstjórn guggnar og landsmenn missa kjarkinn þá er voðinn vís þá tapa allir þess vegna verður mér svo tíðrætt um efnahagsmálin við eigum svo mikið undir því að vel takist til efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinnar er í húfi ég þakka þeim sem hlýddu góðar stundir